Ze złamanymi nogami, z pękniętą żuchwą, z wyłamanymi palcami i uszkodzoną czaszką został przewieziony do szpitala.

Dzisiaj czytałem wywiad z jednym z najpoważniejszych polskich analityków sceny rosyjskiej i on twierdzi, że w ciągu ostatnich 10 lat na terenie Federacji Rosyjskiej zginęło 300 dziennikarzy.

I bardzo proszę o to, żeby przy rozmowach z naszymi rosyjskimi przyjaciółmi zawsze i wszędzie podkreślać, że tego typu działania nie mogą mieć miejsca, ponieważ one utrudniają, czy nawet uniemożliwiają, nasz wspólny dialog.